Eine falsche europäische Währungspolitik produziert eine Krise, und der 19. Krisenrat legt dann fest, dass die Lösung der Krise mehr Europa sei. Das heißt, eine falsche Politik soll jetzt sozusagen auch noch weiter institutionalisiert werden durch eine Fiskalunion, eine Wirtschaftsunion, eine politische Union, eine Art EUdSSR neuen Zuschnitts. Und das alles beruht auf dem Papier dieser Viererbande, die einen kalten Staatsstreich vorbereitet und Krisenprofiteur, nämlich politischer Krisenprofiteur der gegenwärtigen Krise sein will. Sagen Sie doch, was Solidarität bedeuten soll in der europäischen Währungszone. Solidarität bedeutet Wohlstandstransfer von den Ländern, die eine positive Leistungsbilanz haben, an jene Länder, die keine Leistungsbilanz zustande bringen. Sagen Sie das doch den Menschen, und dann wollen wir schauen, was die Menschen dazu sagen werden. Wenn Sie eine demokratische Legitimierung wollen, dann werden Sie von diesen Leuten erfahren, dass diese Leute das ablehnen, weil sie nicht bereit sind, für Banken und deren Spekulantentätigkeit die Haftung zu übernehmen.

Daher ist keine Zuversicht vorhanden bei mir und bei anderen Menschen in Europa, dass Sie diese Krise lösen werden.